We hebben het over vluchtelingen en daar halen we het klimaat bij want die mensen komen hier naartoe omdat het klimaat verslechtert.